Finančné prostriedky, ktoré dostanú pridelené, by sme však mali prednostne orientovať najmä na budovanie základnej infraštruktúry, podporu ľudských zdrojov či zamestnanosti, zvýšenej investície do vedy, výskumu a inovácií a orientáciu na zelený rast. Mali by sme sa tiež usilovať o lepšie prepojenie na regionálne a miestne štruktúry a popritom znižovať byrokratickú záťaž. Takouto rozvážnou, vyváženou regionálnou politikou môžeme nakoniec prispieť aj k tomu, aby nová stratégia Európa 2020 bola naozaj úspešná.